Spoštovane in spoštovani! V s, v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo pripravili odličen predlog spremembe zakona, ki gre v prid gasilkam in gasilcem. Predvsem, je, gre tudi v smeri, da poleg občin, ki so dokaj osiromašene s proračunom in naredijo po mojem vse občine vse, kar lahko največ naredijo za gasilce, za gasilska društva, prostovoljne gasilce in tudi za gasilske zveze, da priskoči na pomoč tudi država. Najde se denar za marsikaj in prav bi bilo, da se najde tudi za gasilce, ker zakon ni bil prej spremenjen oziroma pripravljen, smo se tega lotili mi, je sicer komaj v prvem branju, vse možnosti imamo, da, da naredimo spremembe in pridemo do drugega branja, in zdi se mi prav, da bi vsaj kakšen zakon, ki ga predlagamo, ki je dober, ki je pravi, in verjamem, da se s tem tudi strinjate, ampak iz kaprice pač, ne grejo z naši predlogi skozi in prosim, tudi v svojem imenu, da se potrudimo in ta naš predlog spravimo do drugega branja. Jaz bom ta ...